Hvala. Še enkrat vsem prav lep pozdrav. Smo pred odločanjem o imenovanju novega varuha človekovih pravic. Od sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic je minulo že sedemdeset let. Pa vendar se s kršitvami najosnovnejših človekovih pravic srečujemo tudi v enaindvajsetem stoletju. Vsi vemo, da so človekove pravice in svoboščine univerzalne in večne, vse dokler nam niso kršene. Žal se tudi v Sloveniji spopadamo s kršitvami. Na to je ob zaključku skorajšnjem svojega uspešnega mandata opozorila dosedanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Ob obeležitvi sedemdesete obletnice je v enem od prispevkov za medije dejala, da se nam različnih pogledov ni treba bati, sovražnosti pa zelo, kajti po njenem mnenju nekatera vprašanja s področja človekovih pravic razdvajajo strokovno, laično in politično javnost. Povedala je, povedala je, da so ljudje opozarjali na diskriminacijo zaradi svojih osebnih svoboščin, predvsem veroizpovedi, spola, invalidnosti ali pripadnosti manjšinam ali etničnim skupnostim. V Sloveniji potrebujemo varuha, ki se bo s svojim znanjem in izkušnjami boril za človekove pravice in uspešno zastopal Slovenijo na tem področju tudi v mednarodnem okolju. Peter Svetina je po našem mnenju kandidat, ki ima bogate izkušnje z izboljšanjem položaja ranljivih skupin, še posebej z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Varuh mora imeti visoko čustveno inteligenco z občutkom za človeka in pripravljen reševati in delovati na področju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Peter Svetina je zagotovo oseba, ki se ne boji prisluhniti drugačnim mnenjem in rešitvam. Je v prvi vrsti človek, takoj za tem pa strokovnjak, ki ne popušča, ki gre za ko gre za kršenje človekovih svoboščin. Kot takega smo ocenili v naši poslanski skupini. Pozdravljamo njegovo pripravljenost za proaktivno delovanje, sodelovanje s civilno družbo in drugimi strokovnjaki z različnih področij. Na drugi strani pa pričakujemo, da bo še naprej tako zagrizen v boju proti krivicam, kot se je izkazal že do s do sedaj. Dosedanji varuhinji človekovih pravic se zahvaljujemo za opravljeno delo. V skladu s tem bomo v poslanski skupini Desus predlog predsednika republike podprli.